Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'exécution de Mohammed Afzal Guru, le samedi 9 février dernier, est le signe d'une tendance alarmante et régressive vers la reprise de l'application de la peine de mort en Inde.

L'Inde se retrouve ainsi à contrecourant de la tendance abolitionniste observée dans le reste du monde.

Mohammed Afzal Guru a été condamné à la peine capitale en décembre 2002 par un tribunal spécial établi en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme. Il existe de sérieux doutes quant à l'équité de son procès. Il n'a pas choisi son avocat, ni décidé d'être représenté par un avocat disposant d'une expérience adéquate lors du procès. Les autorités indiennes avaient pour habitude de rendre publiques avant toute exécution les informations concernant le rejet des recours en grâce et les dates d'exécution. Cette nouvelle approche qui consiste à pratiquer les exécutions dans le secret est donc particulièrement alarmante. Cette résolution parlementaire rappelle que nous nous opposons à la peine de mort en toute circonstance, sans exception, quelles que soient la nature ou les circonstances du crime commis, que le condamné soit coupable ou innocent. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et au parlement indiens d'adopter un moratoire permanent sur les exécutions dans le but d'abolir rapidement la peine de mort.